España reaccionó con profesionalidad y con seriedad ante un contagio, que se produjo en Madrid, de una voluntaria, de una heroína Teresa Romero. Y hoy, gracias a los servicios sanitarios españoles, está en proceso de curación.

Por eso, es muy importante que tengamos claro que, ante esta enfermedad, nuestra insolidaridad podría provocar una pandemia global solo nuestra insolidaridad. A Europa le tenemos que transmitir tranquilidad, pero a África le tenemos que transmitir esperanza. Solo con barreras y con controles no vamos a salvar a Europa del ébola. Si no salvamos a África, es imposible que salvemos a Europa hay que ir donde el problema está, y a los ciudadanos hay que decirles la verdad.